forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti minni hluta viðskiptanefndar en að honum stend ég ásamt með því að háttvirtur þingmaður jón magnússon sem er áheyrnarfulltrúi í viðskiptanefnd er samþykkur álitinu sem ég mæli hér fyrir minni hlutinn hefur að sjálfsögðu reynt að kynna sér og rannsaka efni þessa frumvarps eins og kostur er á skömmum tíma og við afar sérstakar aðstæður málið er borið fram af ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar þegar komið er í mikið óefni í fjármálalífi landsmanna og engir góðir kostir eru í boði við þær aðstæður er að sjálfsögðu verkefni alþingis og ríkisstjórnar að lágmarka skaðann

og fyrir þjóðarbúið eins og framast er unnt ekki skiptir síður miklu máli að reyna að tryggja að framtíðarhagsmunir landsmanna séu varðir þannig að byrðarnar verði ekki þyngri en óumflýjanlegt er á herðum komandi kynslóða auðvitað eru það heimilin í landinu

sem umfram allt þarf að verja hæstvirt ríkisstjórn hefði á undanförnum dögum og vikum mátt standa sig betur í því að hafa samráð og bera sig saman við og hlusta á sjónarmið ýmissa aðila sem hún ræddi ekki við það er til dæmis umhugsunarefni að ríkisstjórnin skyldi á þessum dögum sem á undan eru gengnir aldrei ræða við sveitarfélögin í landinu sem fara með rekstur mikilvægs hluta velferðarþjónustunnar sem eru einn stærsti vinnuveitandi landsins og sem eru í afar þröngri og erfiðri stöðu mörg hver með sinn fjárhag um þessar mundir ég skýt þessu hér inn í einfaldlega til þess að það hafi verið sagt að þarna hafa menn ekki staðið að verki eins og skyldi úr því að það var rúm fyrir alla fundina sem ríkisstjórnin hélt og má nú deila um hverju þeir skiluðu margir hverjir úr því að það var svona mikið til af kaffi herra forseti hefði væntanlega verið hægt að bjóða sveitarfélögunum inn á eins og einn fund ég vil leggja á það sérstaka áherslu fyrir hönd minni hlutans að þeir aðilar máls sem hér hafa vélað um

að hlutur helstu málsaðila komi til ítarlegrar og tæmandi rannsóknar og skoðunar benda má á í því sambandi þær aðgerðir sem bandarísk stjórnvöld hafa þegar ráðist í til þess að tryggja að framferði

ég skora á ríkisstjórnina sjálfa henni stendur málið næst að hafa frumkvæði að slíku en geri hún það ekki verður að sjálfsögðu séð til þess að alþingi eigi kost á því í framhaldinu að taka afstöðu til slíks vinstri hreyfingin grænt framboð og stjórnarandstaðan öll hefur undanfarna daga og vikur boðið ríkisstjórninni samstarf og aðstoð við að leysa úr aðsteðjandi stórvandræðum sem öllum mátti ljóst vera að væru í vændum sú útrétta samstarfs og sáttahönd hefur enn ekki verið þegin og ríkisstjórnin því væntanlega telur sig einfæra um og fullfæra að ráða fram úr vandanum

hlutans réttilega kallaði svo með því að ríkisstjórnin hefur kosið að vinna ein að undirbúningi málsins þó að væntanlegt efni þessa frumvarps og staðan væri kynnt okkur forustumönnum stjórnarandstöðunnar á síðustu stundu það er á fundum í morgun og aftur eftir hádegið á þessum hinum sama degi og málið er flutt á alþingi og væntanlega afgreitt hlýtur hún það er ríkisstjórnin og meiri hluti hennar hér að bera ábyrgð á því það er einnig ljóst að mjög miklu skiptir hvernig haldið verður á þeim víðtæku heimildum sem í frumvarpinu felast verði það að lögum og hvernig þær verða nýttar með öðrum orðum framkvæmdin skiptir síðan höfuðmáli og þar sem hún verður að óbreyttu á ábyrgð ríkisstjórnar sjálfstæðisflokks og samfylkingar getur minni hlutinn eðli málsins samkvæmt enn síður borið ábyrgð á slíku fyrir fram og því munum við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sitja hjá við endanlega afgreiðslu málsins

til fjármálaráðherra og þó einkum til fjármálaeftirlitsins er gríðarlega víðtækt og slíkar valdheimildir hafa mér vitanlega sennilega ekki verið framseldar í einu litlu frumvarpi

sem ekki er lýðræðislega kjörið ákvæði þessa frumvarps ganga að margra mati fram á ystu brún þess

ég er þeirrar skoðunar að eðlilegast hefði verið við þessar aðstæður

það hefði verið hin þingræðislegi og lýðræðislega eðlilegi farvegur að mínu mati en undir slík sjónarmið var ekki tekið þegar ég til dæmis hreyfði þeim í háttvirtri þingnefnd ég vil taka það fram að minni hlutinn styður heilshugar ákvæði frumvarpsins um að íbúðalánasjóði verði heimilt að taka yfir íbúðalán viðskiptabanka og sparisjóða reyndar er það svo að fyrir þessu þingi liggur nú þegar frumvarp þessa efnis flutt af öllum þingmönnum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs það er á þingskjali númer níu herra forseti

númer fjörutíu og fjögur nítján hundruð níutíu og átta um húsnæðismál og er þar þannig útfært

sem bankarnir á umliðnum fyrst og fremst þremur árum veittu

almenn húsnæðislán í þeim köflum húsnæðislaganna sem um það fjalla það er að okkar dómi að sjálfsögðu miklu betri frágangur málsins en sá sem var í frumvarpi ríkisstjórnarinnar í byrjun en þar er eingöngu gert ráð fyrir að íbúðalánasjóður geti yfirtekið eða keypt skuldabréf fjármálafyrirtækjanna eins og þau standa og með þeim skilmálum sem þar eru í breytingartillögum meiri hlutans er lagt til að þetta verði lagfært þannig að orðin eða endurfjármagna það er nákvæmlega sama orðalag og er í frumvarpi okkar komi inn í lagatextann það er að sjálfsögðu til bóta og þá opnar það þá leið að íbúðalánasjóður getur hvorutveggja keypt lánin sem slík eða skuldabréfin sem slík eins og þau standa eða veitt mönnum ný lán til að endurfjármagna þau sem fyrir voru úti í bankakerfinu greiða þau upp og komast þar með meðal annars fram hjá vaxtaendurskoðunarákvæðum sem í skilmálunum eru það er þannig því miður herra forseti að margt bendir vissulega til þess að aðgerðir af því tagi sem frumvarpið væntanlega er fyrirboði ég endurtek er fyrirboði að því að þetta eru heimildarlög ef verða sé illskásti kosturinn neyðarkosturinn í stöðunni eins og hún er og best til þess fallinn af þeim úrræðum sem tiltæk eru

aðila að viðbættri hinni alþjóðlegu fjármálakreppu eru að leiða yfir þjóðina af þessum sökum meðal annars og með vísan til þess að óumflýjanlegt er nú orðið að bregðast mjög hratt við studdum við þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og ég hygg stjórnarandstaðan öll að málið yrði hér tekið fyrir með afbrigðum og fái skjóta afgreiðslu en eins og áður hefur komið fram og rökstutt hefur verið munum við sitja hjá við endanlega afgreiðslu málsins jón magnússon áheyrnarfulltrúi í viðskiptanefnd er samþykkur þessu áliti eins og áður kom fram þá vil ég gera sérstakar athugasemdir við eitt atriði frumvarpsins það er í þriðju málsgrein fyrstu grein þar sem er ákvæði þess efnis að ákvæði laga um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum gilda ekki um yfirtöku fjármálafyrirtækisins í heild eða að hluta samkvæmt lögum þessum við treystum því og það væri mjög notalegt að fá hér staðfestingu hæstvirtur fjármálaráðherra eða einhvers annars ráðherra fyrir hönd ríkisstjórnarinnar ef það er í boði á því

sem kunna að færast á milli vinnuveitenda jafnvel í nótt missi í neinu af sínum venjubundnu réttindum við aðstæður sem þessar

að ofurlaunakjör og hneykslanlegir starfslokasamningar og aðrir slíkir hlutir skuli færast yfir erum við að sjálfsögðu sammála því við drögum hins vegar mörkin þar að það verði alveg skýrt að almennir starfsmenn fyrirtækjanna verði varðir ég treysti því að hæstvirtir ráðherrar og hæstvirt ríkisstjórn geti fullvissað okkur um að svo sé og ég sé hér að herra aðila vinnumarkaðarins kinkar ákaft kolli það er heldur góðs viti á hinum endanum má svo sannarlega taka til hendinni og sjálfsögðu dettur vonandi engum einasta lifandi manni í hug að þau ósköp sem viðgengust í sumum þessum fyrirtækjum á umliðnum missirum eigi eftir að sjást í þeim opinberu fyrirtækjum bönkum sem ef til vill líta dagsins ljós strax og birtir um breytingartillögurnar er það að segja að þær eru flestar í raun má segja allar til bóta enda margar hverjar komnar frá stjórnarandstöðunni þannig er í sjálfu sér ágætt að hnykkja á því í fyrsta tölulið breytingartillagnanna að hér skuli ekki bara talað um sérstakar heldur einnig mjög óvenjulegar aðstæður því að það eru þær svo sannarlega í öðrum tölulið er gert ráð fyrir að fjármálaeftirlitið hafi heimild til að setja sérstakar reglur um viðskipti með stofnbréf í sparisjóðum þegar eða ef ríkið kemur inn með fé og gerist stóreigandi í þeim þetta er að mínum dómi algerlega óumflýjanlegt ákvæði einfaldlega vegna þess að ef ríkið kemur inn með stofnfé sem nemur allt að tuttugu prósent eigin fjár í viðkomandi sparisjóði sem oft er með mjög lágt stofnfé að nafnvirði getur það gerst eigandi hans að stærstum hluta eða að mestöllu leyti þá er algerlega óeðlilegt að einstakir stofnfjáreigendur og í raun hvort sem heldur er ríkið eða hinir stofnfjáreigendurnir geti farið út í viðskipti með bréfin á grundvelli sömu reglna og þar hafa gilt um og því miður auðvitað ættu menn nú þó seint sé sorglega seint að manna sig upp í það að afnema allar heimildir til þess að eiga viðskipti með stofnbréf nema á nafnverði það var aldrei ætlunin að um þau væri og með þau væri verslað öðruvísi það brýtur gegn grundvallarhugsun og tilgangi sparisjóða og því hefði betur aldrei verið hleypt af stað í öllu falli hljóta allir að sjá að það geta komið upp svo afbrigðilegar aðstæður ef þetta gerist að það er ótækt að ekki sá þá hægt að setja sérstakar og takmarkandi reglur um viðskipti með stofnbréf í slíkum tilvikum

í raun framlenging af því efni frumvarpsins og lýtur að því sem við munum ekki greiða atkvæði um þannig að væntanlega sitjum við hjá við hana síðan koma afar tillögur sem eru tvímælalaust til bóta einkum og sér í lagi fimmta sjötta og sjöunda töluliðir sem bæta þau ákvæði frumvarpsins sem lúta að íbúðalánasjóði og möguleikum hans á að kaupa eða endurfjármagna íbúðalán banka og sparisjóða að lokum er að sjálfsögðu eðlilegt að í þetta frumvarp komi endurskoðunar eða sólarlagsákvæði

og setja mörg önnur í viðbót því að einhvern veginn læðist að manni sá grunur að

og prjóna upp í þessari framkvæmd ég ætla ekki að orðlengja um þetta herra forseti en segi bara að lokum að ég

hér er ábyrgð mjög margra mikil og miklu skiptir að menn vandi sig og vinni vel úr hlutunum þetta mál mun auðvitað draga langan slóða bæði gagnvart þeim sem verða fyrir áhrifum af því beint og strax og síðan ýmsum öðrum sem framtíðin ein getur leitt í ljós hvernig reiðir af

fjármálafyrirtæki og þar fram eftir götunum ég vona svo að landsmönnum farnist sem best og þeir komist sem best í gegnum þetta og ég vona að starfsmönnum sem hér eiga undir gangi vel að vinna úr sínum málum og tel auðvitað rétt og skylt að allt sé gert sem mögulegt er til að standa við bakið á því fólki sem nú mun eiga um sárt að binda á ýmsan hátt væntanlega vegna aðgerða sem liggur í loftinu auðvitað að ráðist verði í í beinu framhaldi af því að þessi lög taka gildi það er mjög margt herra forseti sem ekki er viðeigandi og við hæfi og ekki er aðstaða til að segja í dag en það þarf mikið að segja á morgun og hinn daginn það eru margir óuppgerðir hlutir og stórir sem